Skutečně ochrana duševního vlastnictví je určitá notorieta, ze které vycházíme v našem civilizačním okruhu. To znamená, že nejen nositelé práv mají svá práva, ta by měla být skutečně nezpochybnitelná, ale i uživatelé mají nejen práva, ale samozřejmě i povinnosti. Právo na přístup k těmto dílům, na jednoduché vypořádání těch práv, snadnou dostupnost, jasnost té úpravy. Ty nové technologie, které jsou před námi, skutečně představují obrovskou výzvu. Je to příležitost pro uplatnění inovací, hledání daleko efektivnějších řešení při výrobě nebo poskytování služeb. Je dokázáno, že 3D tisk je mnohonásobně ekologičtější, což jsou všechno aspekty, s nimiž se musíme skutečně tak říkajíce poprat, ale musíme respektovat to, co je prvořadé.